Hvala za besedo. S predlaganim amandmajem želimo zagotoviti sredstva za ministrstvo za obrambo, ki naj bi jih uporabila, uporabili za, soudeležbo pri investiciji v prenovo športnega parka ob Vojašnici Janka Premrla - Vojka. Dodatno naj bi jim zagotovili tristo tisoč evrov. Ta ta športni park je v lasti ministrstva za obrambo, upravlja pa ga občina Vipava, ki je že v lanskem letu začela s prenovo samega igrišča, z dodatnimi sredstvi in soudeležbo ministrstva pa bi ta športni park lahko obnovili v celoti. Hvala.